farið en þar kemur einnig fram í tengslum við brottvísunarmálið að noregur sem fer núna með formennsku í norrænu ráðherranefndinni mun taka þetta mál sérstaklega upp í ár í sinni formennskutíð þannig að það liggur fyrir að þessu verður fylgt hart eftir af hálfu íslands svíþjóðar finnlands og noregs hvað varðar síðan þau mál sem snúa að námsmönnum er það rétt það er þetta málin enda stundum á gráu svæði af því þau snúa að námsmönnum sem eru einmitt ungt fólk sem er fólk sem er að eignast börn og hefur þar af leiðandi þörf líka oft í leiguhúsnæði og öðru slíku sem hefur þar af leiðandi þörf fyrir félagslega aðstoð en lendir á gráu svæði því félagslega kerfið heyrir undir velferðarráðherrana því hafa þessi félagslegu aðstoðarmál námsmanna sem eru í námi ekki heyrt undir hina norrænu menntamálaráðherra heldur fremur norrænu félags og velferðarráðherrana síðan koma þau auðvitað til kasta okkar samstarfsráðherra líka á köflum þetta hefur ekki beinlínis verið til umræðu hjá norrænu menntamálaráðherrunum en þetta auðvitað birtist í því að flestir þeir sem við erum auðvitað með svo gríðarlega marga námsmenn sem fara á milli norðurlandanna sem er auðvitað mjög jákvætt mál íslenskir námsmenn eru flestir líklega í danmörku en hafa einnig sótt verulega nám til bæði noregs og svíþjóðar og finnlands í einhverjum mæli þannig að þar birtast þessi vandamál en ég og hæstvirtur velferðarráðherra höfum átt í miklum samskiptum um þetta ég hef auðvitað bæði fengið erindi frá íslensku námsmannahreyfingunni það er námsmenn erlendis sambandi íslenskra námsmanna erlendis sem líka eru í samskiptum við einstaklinga sem hafa lent í vandræðum